De Commissie wil die belasting zelf innen, zodat er helemaal geen rem meer is op de uitgaven in Brussel.

De transactietaks werd aangekondigd als een bankenbelasting, maar niet de banken, maar de consument betaalt uiteindelijk de rekening. En de socialistische mening dat geld hebben en geld verdienen fout is, leeft ook in Brussel.

Overheden en de Commissie moeten leren de uitgaven aan de inkomsten aan te passen.